Monsieur le Président, je suis ravie de ce clin d'œil de vous avoir comme président dans ce bel hémicycle de Strasbourg. Monsieur le Représentant du Conseil, soyons concrets imaginons un espace où moi, Française, je pourrais trouver un avocat en Italie sur l'internet, un espace juridique où je pourrais, consulter le coût d'une procédure civile dans un autre État membre que le mien, un espace où je pourrais, depuis mon pays, télécharger un formulaire pour introduire une demande de règlement de litige avec une entreprise de Lituanie, un espace juridique où, comme on l'a rappelé à l'instant, l'interconnexion des casiers judiciaires serait une réalité, un espace juridique européen où les autorités judiciaires des divers États membres pourraient échanger des informations via un réseau sécurisé c'est très à la mode en ce moment où on évoque beaucoup la NSA ou le système SWIFT un espace où je pourrais recevoir tous les actes de procédure émanant d'une juridiction, etc.

et empêcher les entraves à ce droit que nous considérons comme un droit fondamental.

ici, au sein du Parlement. On parle de progrès, on parle de gain de temps, on parle de réduction des coûts d'efficacité du système judiciaire, de modernisation...

Nous parlons des citoyens européens. Plus que jamais les projets doivent être concrets et mis en œuvre au bénéfice non seulement des citoyens, mais aussi des entreprises, pour créer un véritable espace européen de liberté, de sécurité et de justice.